Preto by sme mali politickým lídrom v týchto krajinách zrozumiteľne vysvetľovať, že cieľom, pre ktorý sa občania Európskej únie rozhodli pomáhať ich štátu, je vytvorenie civilizovanej demokratickej správy krajiny, pri ktorej majú rozhodujúce slovo občania, a nie bezpečnostné zložky, či samozvaní politickí lídri. Zákrok proti pokojnej demonštrácii zamestnancov textilných fabrík, pri ktorom do demonštrantov strieľali bezpečnostné zložky, je vážnym zlyhaním štátnej administratívy, ktoré sa nedá nijako ospravedlniť. Rovnako zastrašovanie predstaviteľov opozície, manipulácia s volebnými výsledkami sú problémami, ktoré sa nemôžu v žiadnej krajine tolerovať. Našim ekonomickým aj politickým vplyvom by sme sa teda mali usilovať o zvrátenie tohto politického napätia a zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov produkujúcich výrobky, ktoré sa dostávajú aj na náš európsky trh. Som presvedčený o tom, že naša externá služba môže intenzívnejšie diplomatickými aktivitami a komunikáciou s hospodárskymi aj politickými lídrami tohto regiónu prispieť k zlepšeniu a zmierneniu týchto konfliktov.